un progres în ceea ce privește situația din Macedonia și susține o decizie politică de începere a negocierilor cu această țară. N am să mă refer la echilibrul raportului și la modul în care el detaliază minusurile și plusurile cu care se confruntă. Doresc să subliniez două lucruri exit pollurile, sondajele de opinie din Macedonia, demonstrează că această țară este una dintre cele mai euro optimiste din zonă și suportul populației este, cred, o condiție de succes în procesul de negociere în al doilea rând, cred că Grecia, ca țară membră a Uniunii Europene, trebuie să înțeleagă modelele europene de reconciliere cu istoria și să facă toate demersurile pentru ca diferendul legat de numele Macedoniei să nu constituie un impediment pentru mersul spre Europa a acestei țări, pentru că a gândi altfel înseamnă a gândi contrar spiritului și vocației europene